Ka misliš, da je tvoj najljubši žanr filma? sprostitev, ja. Pa ka akcija, mislim, kake vrste akcija, samo streljanje, ali? Ka je tvoj najljubši film? Harry Potter? Po moje ja, no. Pač, po moje je moj najljubši film Avengersi. mislim, Infinity war mi je po moje najljubši film. To ne vem, mislim, to sem v kinu gledal, pa ne vem, če sem že bil kdaj tako excited, da sem kak film videl. Drugače tako, malo bolj tisti educated pick je pa po moje, sploh ne vem slovenskega naslova, ampak The perks of being a wallflower. Pa tudi igra Hermiona noter. No, ti ga bom pokazal, ko je kar dober, res. Pa mislim, da je po knjigi celo, tako da. Se mi zdi, da tisti filmi, ko so po knjigi, so dejansko najboljši, no. In ka to se zdaj na Harry Potterja nanašaš? Pa ka, ka pa se ti zdi pri Harry Potterju, da pač ne vem, če bi mogla eno stvar izpostaviti, ko si bila v knjigi pol tako, šit, tega pa niso noter dali, ne. Pa ka niso to celo nekaj naredili pol več filmov ko knjig? Pa ka to je mislim, so pol boljše to naredili, v bistvu zaradi tega, ker so več zajeli, ali ka? Pa kaj teti, torej ti je tako, znanstvena fantastika ti je tudi ful v redu? Pa ka mislim, ka pa poleg Harry Potterja še? Ampak, ja. Ne vem, mislim, Avengersi so meni res tako sicer drugi del Avengersov je precej slab, no. Ampak, mislim, prvi del mi je bil po moje tako ful dolgo najljubši film, prvi del je menda prišel dva dvanajst ven, to smo bili še kar otroci. ampak pol pol drugi del je bil kar razočaranje, pol zdaj teta zadnja dva sta pa res v redu, no. Čeprav v končni fazi se mi pa zdi pač zadnji del spoiler alert, ne, je v bistvu grejo v preteklost popravit stvari, ne. In meni se zdi tako, to to je kar se pisanja tiče, ne, eden izmed, najslabša stvar, ka lahko narediš je, v bistvu, da da nekaj zaserješ, pol greš pa v preteklost pa pač samo to popraviš, veš, to mislim, se mi zdi, da nič ni tako kreativnega pisanja, ali nekaj. Ja, mislim, ne vem, ampak ja, ka pa kateri tvoj najljubši igralec? Torej iz Avengersov? Iron man. Ka pa, ka si gledala še kake druge filme njega, ali samo Iron mana? Res so dobri, pa zdaj pride tretji, veš? Jaz to tudi, mislim, res so dobri filmi pa tudi, ne vem, ampak zdaj pa je imel neki doktor, ka je bil Doktor Dolittle? To je bilo pa kar slabo, no. Ja. Mislim, ne vem, tako ni ni bil glih kvaliteten film, ali kako naj rečem, se mi zdi, da je bilo precej tako na prvo žogo vse, a veš. Ka pa od slovenskih igralcev? Tadej Toš? Samo ka se on lahko šteje kot igralec? To je res. Mislim, meni je definitivno boljša njegova standup komedija, ko ko igranje, čeprav, kje pa je on sploh igral? V Gremo mi po svoje. To je pa to. Mislim, jaz se ne spomnim nobenega drugega filma. Definitivno je v tetih umetniških vodah, ne. Ampak ja, no. Teti Tadej Toš je tak, se mi zdi, da izjemno talentiran posameznik, ko je že sam po sebi izredno smešen, po pa imaš še dobro napisane šale. Zaradi tega, ker tudi to se mi zdi, da da rabiš glih popolno kombinacijo obojega, ker eni ljudje, sem bil že zdaj na par kao tetih standup komedijah, ne, se mi zdi, da je človek sam po sebi smešen, hkrati pa njegove šale niso glih dobro napisane oziroma niso šale, ki bi imele neki taki, veš, tisti dobri twist ali pa nekaj. pol po drugi strani so pa eni ljudje, ki nimajo tote prezence, ne znajo nekako se utelesiti ali pa zaigrati dobro te šale, torej jo tudi pač ne samo povedati, ampak tudi odigrati. pa tudi pač ne to glih gre, veš, rabiš popolno kombinacijo obojega. Res je hecen, ja. Samo ka pa ka ka pa se ti zdi, da je težje igrati, v filmih ali v gledališču? Ja. To je res, ja. Mislim, tak film je ful bolj tisti perfekcionističen, mogoče, se mi zdi, pa na odru je veliko bolj ekspresionistično, tisto v trenutku. Sicer mislim, saj v filmu tudi itak vsi dodajo svoje, ne, ampak v v končni fazi producent tu veliko šteje, koliko ti pusti tebi te umetniške svobode ali kako bi temu rekel, no. Ne vem, ka, ka pa misliš, da je, kdo so, saj to je tako vprašanje, kdo so boljši igralci, veš. Tisti v gledališču ali tisti v filmu, ker na primer v Sloveniji nekih filmskih produkcij ni, ne. In pol je v bistvu večina ljudi začne v teh gledališčih, na odru. Po pa če pride kak film, mogoče kaka večja produkcija tudi v Sloveniji, ko se o njej govori, je pol to kar big deal, ne, da si ti pač igraš tudi v filmu. Medtem se mi zdi, ko v Ameriki pa veliko pol tetih hollywoodskih igralcev pol gre bodisi v Broadway, bodisi v kako tako gledališče, a veš, da mogoče je gledališče tam tista neka naslednja stopnja, oziroma ne mogoče boljše, hkrati pa se hočejo tudi v tem preizkusiti, da je kao mogoče bolj cenjeno, ali kako bi temu rekel. Tako, ne vem, pač tam se mi zdi, da do filma ful prej prideš, ko do neke gledališke predstave. Kar nekaj. Ja. Pa ne vem, mislim. Po drugi strani pa če tako gledaš, kako so filmi bolje plačani ko gledališče. Mislim, verjetno tudi zato zaradi tega, ker je ful bolj masovno, ne. Itak. Ja, itak, ne, samo po drugi strani pa pač, če tako gledaš, film posnamejo, po pa na primer, če je v kinodvoranah, je veš koliko kino dvoran pa to, pa saj je bolj poceni vstopnica, ampak vseeno imaš ti, ne vem, pa če rečeva trideset kinodvoran, da ga predvaja, pa vsakih tetih tridesetih kinodvoranah je na primer petdeset ljudi, veš, koliko je to pol, ne, pa če se to vsak dan vrti, medtem ko gledališče, pa tudi če si ti prestavljaš iz mesta v mesto pa imaš v vsakem mestu dve predstavi, je to v bistvu samo tisto gledališče nafilaš, pa je to to, čeprav so dražje vstopnice, ne. Je pač film, se mi zdi, da ful lažje se lahko razširi, ne. Ampak glih zato po drugi strani pa zaradi tega, ker je težje dostopno gledališče, je verjetno tudi mogoče malo bolj cenjeno, ali kako bi rekel. Ja, itak, mislim, bolj bolj pogosto jih niso mogli dobiti, ko so jih dobili. Saj, mislim. Ja, saj to je res. Pač tudi res, tako ko si rekla, ne moreš primerjati Slovenije pa Amerike, ne. Ampak pač vseeno mi je zanimivo, kako je mogoče pač obrnjena situacija, veš, da tu se ne snema toliko filmov, pa so zato mogoče filmi tisto, ka veliko ljudi, pa saj ni nujno, da vsi, ne, ampak se mi zdi, da veliko ljudi bi tu rado igralo v filmih. Medtem ko v Ameriki, pa ja, pač saj tisti hollywoodske sanje pa grejo vsi v Los Angeles pa hočejo igrati v filmih pa vsi hočejo priti kje zraven pa to. Ampak vseeno se mi zdi, da tisti igralci, ko so pa že nekako dokazani, pa se pol fejst radi preizkusijo v v gledališču. ja, res. Pa ka pa rajši greš na primer pogledat neko gledališko predstavo ali v kino? No, to je lepo. Meni, meni se zdi, da rad, zelo rad grem v gledališče, ampak pač glede na to, da imam zelo rad filme, se mi zdi, da res takrat veš, ko čakam kak film pa ko padejo prvi tisti trailerji ven pa pol tiste promocije pa vse gledaš pa si tako, ok, res ga komaj čakaš pa sem pol cel vzhičen, ko grem na primer, se mi zdi, da da čeprav rad grem v gledališče pa si rad pogledam kako tako dobro predstavo pa se mogoče tudi, veš, tisto malo bolj nobel, fensi počutiš, ne. Se mi zdi, da tisti top top vzhičenost je pa bolj pri kakem res tistem jakem filmu, no. Ja, mislim, saj razumem, ja, ampak pač tako. vseeno se mi zdi, da ni tistega nekega pričakovanja, veš. ne vem, zdaj greš v gledališče pa si tako, o, slišal sem, da je dobra predstava, pa saj, se mi, se mi zdi, da pri gledališču je bolj tisti bolj tista okoliščine, veš, pa pa se zrihtaš pa se mogoče malo lepše počutiš pa se bolje počutiš pa si tako se, si malo bolj fensi, no, ali kako, večje je tako doživetje ali kako naj rečem, ko v kino greš, pogledaš film, ješ kokice, pa je to to, ne, ampak pač vseeno se mi zdi, da kar se vsebinsko tiče, pa večkrat čakam neki film kot gledališko predstavo. Ja, ja, razumem. Pa kako pa se ti zdi, da bo zdaj to, ne? Ko mi smo, na primer, ko sva bila še midva čisto mala, je bilo pač kino tisto, a veš, si šel v kino po je bilo pa pol leta ali pa eno leto, preden si lahko ti teti film gledal doma, ne. kako se ti pa to zdaj zdi, na primer pač, kako dolgo še bo kino, glede na to, da imamo zdaj Netflixe pa to, ko res pač plačaš, ne vem, deset evrov na mesec ali koliko je pa imaš, veš, kaj mislim, na doma klikneš gumb pa gledaš lahko, koliko hočeš filmov basically. Ja. Pa tudi v končni fazi je ful veliko totega piratstva, ne. Ko samo dol v bistvu vlečejo, vlečemo filme. To je to je tako, se mi zdi, da po eni strani je to daleč najlažje, ne, po drugi strani pa res študiraš o tetih avtorskih pravicah pa vse. Pa kako je vseeno tudi denarja noter vloženega pa koliko se ljudje trudijo. In ti ko greš v kino, na primer, v končni fazi tudi njih plačuješ, ne, torej posredno po veliko členih plačaš tudi, ne vem, igralca, producente, ne, lučkarje, razumeš, ne. Ko so omogočili, da lahko ti to gledaš. In to se mi tako zdi prav, isto na primer pri glasbi, ne. Pač, se mislim, saj je Youtube pa to, ko dajo v bistvu prav glasbeniki, ampak kdo še albume kupuje, ne. Na primer. Ja. In na primer pač album kupiš od enega res tistega glasbenika, ko je ne vem koliko, verjetno celo leto ali pa eno leto skoraj ziher svojega življenja vrgel in v pisanje pesmi in v snemanje albuma in v pisanje melodij in v igranje in vse je pač v to vrgel, po pa vprašanje, koliko ljudi oziroma kak procent ljudi dejansko plača za to, da lahko oni to poslušajo. Itak. Pa ne vem, no, mislim, zdaj se mi res zdi, da glasbeniki tisto največ služijo s tetimi svojimi turnejami, ne. Ko pol ta tam po moje, tisti največji ohoho denarja na en koncert zaslužijo, ne, po pa če gre na enoletno turo ali pa na dvoletno turo, ko se basically skozi samo furajo od mesta do mesta pa performajo. Tisto mora biti kar denarja, ne, ampak. Ne vem, to tako, tako se mi zdi, da toti sistem bo treba nekako izpopolniti, ne, sploh zato zaradi tega, ker res gre zdaj vse naprej, pa ponavadi se glih tisti ljudje, ko pol najbolj delajo, imajo mislim najmanj od tega, ne morem reči najmanj od tega, ampak definitivno se jim pozna. Ne bova midva nič tu rešila, ne. Ampak ja. Drugače pa pač kar se, kar se filmov tiče, je pa res, pač se mi zdi, da da že samo en igralec, ne, da da lahko naredi ful dober film. In pač tudi zdaj ko govoriva o tem, koliko so ljudje plačani pa kake v bistvu plače imajo, po moje igralci, ne, se mi zdi, da veliko totih res top top igralcev, ko so res tiste svetovne zvezde, A list celebrities da si res zaslužijo, ne. In pač, na primer, moj najljubši igralec je Matthew McConaughey. Pač meni se zdi, meni se zdi, da v kateremkoli filmu je on, tako dobro igra pa kakršnokoli vlogo ima, tako dobro odigra. Pa pač ga poznajo ljudje po tisto Kako se znebiti fanta v desetih dneh, k je romantična komedija, tako ko si rekla, pa je v bistvu pač vsaj meni tam že vrhunski, pol pa gledaš, ne vem, ne vem, kaj je Dallas buyers club, nisem ziher, kako se v slovenščini reče spet pa isto zdaj na primer The gentlemen, Gospodje, mislim, vrhunsko odigra, no. Itak, ja. Mislim, pač, če imaš velike igralce, bo veliko večja promocija tudi, ne. Tako. Pristno, ne. Res je, ja. Pa tudi, saj to sva se že pogovarjala, ampak on je, on je, meni je na primer Robert Downey Junior tako dober zaradi tega, ker se mi zdi, da ko gledaš njegove intervjuje, je v resničnem življenju isti, ko je karakter od Tonyja Starka. Torej pač isti Iron man je v resničnem življenju, tako veš zelo karizmatičen ko tako veš, na humoren, sarkastičen način, se mi zdi, da se ubada z vsem. hkrati pa precej inteligenten človek deluje, no. Pa to si videla, ko so si dali, večina tetih Avengersov so si dali iste tatuje delati. Ja. Ja, da so na neki način še tako povezani. Sem bil pa precej žalosten, zdaj je v nekaj dni nazaj Chadwick Boseman umrl. V bistvu tudi pri Avengersih igral, no, Black pantherja, Črnega pantra, oziroma kralja Tčalo. V in pač ne vem, no, tako tako se mi zdi, da on se mi je tudi vedno zdel tako zelo spoštljiv pa preudaren človek. In po eni strani pač, mislim, je taka svetovna zvezda filma, pa nobeden sploh ni vedel, da je bil bolan, ne. Žalostno je bilo, no, pač tako res se mi zdi, tudi se mi koliko ljudi pa koliko takih res znanih slavnih ljudi se mu je poklonilo, pa so imeli res samo dobre stvari o njem za povedati. Se mi zdi, da že tu vidiš, kak človek je bil, no. poleg tega, da je ogromno filmov zdaj posnel tudi med tem, ko je bil bolan. tako da res rešpekt no, velik človek je izgledal. tako. Ne vem, mislim, ta tako se mi zdi, po drugi strani pa tudi moraš imeti ful veliko fan base, že zato zaradi tega da v bistvu ti sploh dobiš budget, da lahko tete filme, če sva zdaj lahko pri Avengersih, ne. Pač, Avengersi oziroma Marvelovi filmi, torej filmi o superjunakih, imajo v bistvu, so lahko tako veliki pa tako huge zaradi tega, ker prvo kot prvo imajo že pred snemanjem tako bazo ljudi pa oboževalcev, da lahko dobiš in ogromno denarja in v končni fazi pol tudi najboljše igralce, ne, oziroma zvezde svetovne, ker na primer pač vsi ti so res pač zvezde, ne, ki igrajo v bistvu v Marvelu. ene se mi zdi, da je celo pač Marvel ustvaril, na primer Chris Hemsworth, ki igra Thora, se mi zdi pač, da pred tem ga nismo glih poznali, po tem, ko je pa dobil pač vlogo Thora , se mi zdi pa, da je zaigrali u kar ene par takih res velikih filmih, no. Samo, ja, samo, mislim, zanimivo je, da so mu dali to vlogo, ne. Ja. Res je. Samo se po drugi strani pa če gledaš, mislim, prvi film Marvelov, toti Marvel cinematic universe, je bil Iron man. Pač saj pred Iron manom Robert Downey Junior tudi ni bil tako velik, se mi zdi, no. Res je. Ne vem, pač zanima me, kako se bo zdaj znašel v drugih filmih, glede na to, da se mi zdi, da zdaj deset let na primer je bil Iron man njegova identiteta. Tudi se mi zdi, da verjetno nikoli več ne bo imel take vloge, oziroma tako velikega neke persone, kakorkoli, ko je bil Iron man. In pač bomo videli, no. Se mi zdi, da, se mi zdi, da bomo zdaj šele videli kako raznovrstni igralec je, čeprav pač sem ga tudi videl že v v veliko dramah igrati. ampak tako no, ne vem, Pač to do Doctor Dolittle je bila taka vloga, ko je šel res ful iz svoje kože, pa sem bil zelo razočaran, no. Tako da bomo videli zdaj v naslednjih filmih, kako bo. Saj bo. Saj bo. Bo že mogel, glej. Denarja ima dosti. Dobro.